Es ist wichtig, dass Russland als Konfliktpartei Verantwortung übernimmt. Wir müssen sehen, dass die Sanktionen unser Instrument sind nicht Waffen, sondern Sanktionen, weil wir keinen Krieg wollen um dem Aggressor mitzuteilen, dass die Kosten hoch sind, und da kann zur Not auch noch nachgelegt werden.

Die Kompromissfähigkeit, die in diesen Stunden von der ukrainischen Regierung gefordert wird, um einen Waffenstillstand möglich zu machen, ist eine ungeheure Leistung.

Wichtig ist allerdings, dass bei dem Minsker Abkommen im Gegensatz zu dem September Abkommen die Frage der Implementierung mitgeliefert wird, damit dies nicht eine neue Chance für Putin wird, Zeit zu gewinnen und auf diese Art und Weise weiter sein Territorium der Aggression auszudehnen. Das ist die Politik.